Un débat porte sur la question de la prolongation de la dérogation du Fonds d'ajustement à la mondialisation pour les entreprises qui sont touchées par la crise. Bien entendu, moi aussi, je regrette qu'une minorité de blocage au Conseil comme on l'a eue sur le programme européen d'aide aux plus démunis puisse s'opposer à la pérennisation de ce Fonds.

Il ne faut pas non plus prendre le Parlement européen en otage à des fins électoralistes. Nous sommes dans un Parlement où le clivage politique Dieu merci a la possibilité, bien souvent, d'être dépassé. Nous avons besoin, ensemble, aujourd'hui, de voter en faveur de cette mobilisation de manière à permettre à l'entreprise, mais aussi aux salariés, de trouver les conditions de leur reclassement. Face à cette crise, qui est grave, en Europe, nous devons être responsables, nous devons être courageux et nous devons défendre l'intérêt général, et uniquement l'intérêt général.